Señora presidenta, en realidad yo pertenezco a un grupo político, el grupo socialdemócrata, que siempre ha ofrecido un camino a Turquía para su acceso a la Unión Europea. Hemos sido grandes defensores de una Turquía dentro de Europa.

Durante muchos años en esta Cámara, la derecha se ha opuesto de distintas maneras al acceso de Turquía a la Unión Europea y nosotros hemos defendido su acceso.

Y ahora es muy difícil defender lo mismo que defendíamos. Sin embargo, me resisto a que cerremos la puerta del todo. Porque —como han dicho mis colegas— hay un 49 de los turcos y turcas que, a pesar de las dificultades y con una campaña casi imposible, le han dicho no a Erdogan, a un cambio constitucional que no es un cambio constitucional, es prácticamente un cambio de paradigma político en el país. Así que quiero mantener las dos puertas abiertas. Por una parte, la del mensaje clarísimo a Erdogan que por ese camino no puede seguir. Y, por otro, hacia el 49 del pueblo turco que ha dicho que no a Erdogan, porque aquí estamos para seguir ofreciéndoles una posibilidad en el futuro de acceso a la Unión Europea.